Tymczasem w kraju tym dochodzi do coraz ostrzejszych przypadków dyskryminacji podstawowych wolności obywatelskich. Niedawno w procesie politycznym skazano kilkanaście osób, głównie blogerów, upominających się o przestrzeganie praw obywatelskich i komentujących w sieci politykę władz. Wszyscy zostali oskarżeni o tak zwane działania mające na celu obalenie władzy ludowej i otrzymali bardzo surowe wyroki pozbawienia wolności.

Możemy zatem mówić o zmasowanej kampanii wrogości na tle religijnym, na co nie ma przyzwolenia w dzisiejszym świecie.

Liczę, że zaangażowanie dyplomatyczne Brukseli przyczyni się do rozwoju demokracji w Wietnamie.